Ja, spoštovani gospod poslanec, kot sem povedal, je končna odločitev preložena na drugo polovico leta dva devetnajst. Verjamem, da se bo v tem vmesnem obdobju izvršilo, dogovarjanje med lokalno skupnostjo in pa, pošto. In da bomo tudi naprej, zagotavljali univerzalno poštno storitev na vsem področju, tudi, v Rečici ob, Savinji. Seveda pa bi si najbolj želeli, da bi prišli do neke pogodbene oblike in, prizadevajmo si vsi skupaj, da, takega ponudnika, najdemo. Verjamem pa, da se pošta kljub vsemu, Pošta Slovenije, ne ozira samo po, številkah, ampak da res celovito pogledajo, vso problematiko. Pa še enkrat poudarjam, da je, pač poštna storitev, v, slovenskem prostoru nadstandardna glede na, zahteve Evropske, komisije. Hvala.